Es muss uns allen klar sein, dass die Gesundheit der Tiere und damit verbunden natürlich auch der Menschen im Vordergrund stehen muss.